virðulegi forseti öllum hagfræðingum sem ná máli í þessu landi ber saman um að núna sé ekki tíminn til að hverfa frá stýrivaxtamarkmiði seðlabankans háttvirtur þingmaður guðni ágústsson kom hér áðan og boðaði tafarlausa lækkun stýrivaxta jafnvel með lagabreytingu ef ekki vildi betur það er þetta ábyrgðarleysi sem ég gagnrýni harðlega og það líka að flytja hér ræðu af því tagi sem háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir flutti hér áðan sem varð ekki betur skilin en bara álver á hverja þúfu það væri boðskapur framsóknarflokksins þetta er ekki boðskapur sem er líklegur til þess að hjálpa okkur að komast út úr þeim efnahagslegu þrengingum sem við stöndum í núna fljótt þvert á móti við þurfum að standa við bakið á seðlabankanum